Hvala lepa. Glejte, treba je biti natančen pri teh izražanjih. Zdravstvena blagajna ima popolnoma svoje neodvisne vire financiranja in zakon o dohodnini oziroma znižanje davčnih dohodninskih stopenj ne vpliva nič na prilive zdravstvene blagajne, nič in tudi nič na na prilive v pokojninsko blagajno, čisto nič. Samo v zmanjša se priliv v državni proračun in ostane več prebivalcem.